Und man würde sich wünschen, dass der Rat ähnlich klare Worte findet, wenn es um diese Punkte geht. Rechtlich ist klar Staatsbürgerschaftsrecht ist nationales Recht, das stellt niemand in Frage. Aber mit dem Lissabon Vertag und mit dem Vertrag von Maastricht haben wir die EU Bürgerschaft, deswegen geht es uns alle an. Ich würde den Rat bitten, dass dieses Thema auch diskutiert wird. Wenn es heute noch keine Meinung gibt, sollte der Rat entsprechend auch über die Frage reden.

um den geht es heute. In der Sache muss man sich noch mal hinsetzen und kurz nachdenken Es ist eigentlich unvorstellbar, dass es tatsächlich Gesetzesvorschläge geben könnte, dass Staatsbürgerschaften erkauft werden können. Bei Staatsbürgerschaften geht es um Identität, es geht um Verwurzelung, es geht um Solidarität in einer Gesellschaft, und so etwas kann man sich nicht erkaufen. Der Vorschlag der maltesischen Regierung ist falsch. Ich möchte vor allem zum Ausdruck bringen, dass viele andere Mitgliedstaaten, die heute auch in der Diskussion sind, ganz andere Regelungen haben.

Wir wollen, dass die maltesische Regierung die ausgestreckte Hand der Opposition ergreift und mit der dortigen Opposition die nächsten Entwicklungen diskutiert. Und wir wollen, dass die Kommissionsvorschläge ernst genommen werden. Zum Schluss möchte ich noch einen Appell an die maltesischen Bürger richten Malta ist ein tolles Land.

Ihre Staatsbürgerschaft in Malta ist wertvoll! Sie können stolz darauf sein, Malteser zu sein und Europäer zu sein. Deswegen bitte ich auch die Bürger in Malta Sagen Sie Ihrer Regierung Eine Staatsbürgerschaft Maltas ist nicht erkaufbar. Bitte hört auf mit dieser Gesetzgebung!